Prawo do odszkodowania za szkody wynikające z nieuczciwej konkurencji wynika z traktatów wspólnotowych.

Przykładowo krajowe sądy otrzymają możliwość nakazania pozwanemu ujawnienia dowodów niezbędnych dla uzasadnienia roszczeń poszkodowanego. Wyraźnie określono także, że roszczeń dochodzić mogą bezpośredni i pośredni nabywcy, którzy rzeczywiście ponieśli szkodę w związku z nadmiernym obciążeniem.